Hvala lepa. Saj to, kar ste vi zdajle povedali, to sem jaz, oporekal in to Levica oporeka. Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za infrastrukturo, vzpostavlja novo traso, namesto da bi cesto vzpostavilo na, z nadgraditvijo stare obstoječe regionalne ceste, to, kar resolucija o razvoju prometa do leta dva tisoč dvaintrideset v Sloveniji govori. Saj to mi govorimo. Hvala.